Przyszłość żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej zależy przede wszystkim od wysokości środków, jakie zostaną w najbliższych latach przeznaczone na inwestycje.

Przyszłość to multimodalność, zwłaszcza porty i terminale przeładunkowe, gdzie towary transportowane drogami wodnymi będą mogły być odbierane i transportowane dalej i w inny sposób. Chciałbym, aby jeden z takich multimodalnych terminali powstał w Bydgoszczy, która znajduje się na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, a także w najbliższym sąsiedztwie korytarzy Bałtyk Adriatyk i Morze Północne Bałtyk. Tego rodzaju inwestycja będzie jednak oprócz współpracy władz krajowych i sektora prywatnego wymagała właściwego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Właśnie po to, by realizować takie nowoczesne i ambitne projekty, Komisja powinna zapewnić odpowiednie finansowanie dla kontynuacji projektu NAIADES.

Kolejna perspektywa budżetowa jest doskonałą okazją, aby znalazło się także na ten cel więcej pieniędzy dla państw członkowskich. To już dzisiaj trzecia debata transportowa, Pani Komisarz, i we wszystkich trzech zgadzam się z Panią, ale do pakietu mobilności Pani Komisarz mnie nie przekona.